Gospođo predsjednice, nastavak uspješne zajedničke poljoprivredne politike te zadržavanje dostatnosti proizvodnje hrane visoke kvalitete za europske potrošače ovisi i o inovacijama u poljoprivredi. Inovacije su potrebne u razvoju tehnika i tehnologija, ali i sustava financiranja te svih razina upravljanja, a sve kako bi poduprli sigurnost opskrbe hranom stanovnika Europe te pomogli održivosti ruralnih prostora Europe. Zahvaljujem izvjestitelju jer je prihvatio moje amandmane, a time i naglasio u izvješću važnu ulogu malih i srednjih poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava koja daju izniman doprinos stvaranju društveno i gospodarski živih ruralnih područja te očuvanju kulturne i prirodne baštine. Nasuprot industrijskoj poljoprivrednoj proizvodnji kakvu vidimo na drugim kontinentima, europski način poljoprivrede gotovo je na osobnoj razini usmjeren prema potrošaču te je kao takav, u smislu njegove dodane vrijednosti, prepoznat na globalnom tržištu. Želim da takav odnos poljoprivrednih proizvođača i potrošača opstane te se i dalje razvija poduprt inovativnošću europske znanosti i gospodarstva.